Velmi oceňuji práci zpravodaje Toineho Manderse a dalších, kteří do poslední chvíle jednali s Radou o kompromisu ve druhém čtení, který umožní rychlejší uvádění nových vláken do evropské výroby a zlepšení bezpečnosti výrobků. Musím však vyjádřit lítost nad tím, že Rada tak tvrdošíjně odmítá zavedení označování země původu a harmonizaci označování velikostí. Jsem opravdu zklamaná přístupem Rady, která upírá spotřebitelům právo dozvědět se před nákupem, kde byla podstatná část výrobku vyrobena.

Posílí to propagaci kvality evropských značek a právem vzbudí hrdost občanů na to, co ještě vzdor konkurenci levné pracovní síly dokáží Evropané vyrábět. Nakupující se snáze vyhnou koupi i nebezpečného výrobku, kterých i přes zlepšení kontroly je stále velmi mnoho, budou li vědět, kde bylo zboží vyrobeno.

Jsem ráda, že alespoň Komise je připravena předložit dopadovou studii do září 2013, která se kromě země původu zaměří i na harmonizované způsoby ošetřování výrobků, značení velikostí, uvádění informací o nebezpečných látkách, alergenech, hořlavosti apod. Zda to ovšem pohne za ty dva roky Radou, která více chrání zájmy obchodníků dovážejících textil ze třetích zemích než evropských výrobců a spotřebitelů, je dnes ve hvězdách. Je ale i na nás přesvědčovat o tom nejen zde, v Bruselu, sami sebe, ale doma naše vlády, pokud chceme těchto cílů dosáhnout.